Señor presidente, señor presidente Sánchez, hoy ha traído aquí la voz de los europeístas que creemos en una Europa la voz en el mundo. Una Europa social que se preocupa de la precariedad laboral, de la pobreza infantil y que quiere mejorar las condiciones de los trabajadores. Una Europa ecologista que lidera en el mundo la lucha contra el cambio climático. Una Europa abierta que hace de la tolerancia su razón de ser y que cumple con sus obligaciones internacionales en materia de refugio desde la solidaridad y la responsabilidad. Y una Europa feminista que hace de la igualdad de género una de sus banderas. Esa es la Europa que hoy defiende el Gobierno de España, una voz que necesitamos los europeos y que es bien recibida por esta Cámara. Una Europa que, además, entiende que su futuro solo va a pasar por la construcción de una ciudadanía común, conjunta y que hace de la convivencia, del diálogo, su razón de ser. Y, además, trae la voz de un nuevo Gobierno que ha entrado también en una nueva etapa política en mi tierra, en Cataluña una etapa de diálogo, de autogobierno, de Constitución, una etapa de respeto a la convivencia, que busca salidas políticas. Eso es lo que ha traído el nuevo Gobierno de España y es la única solución para el futuro de los catalanes.